Cred că discuția există la nivelul fiecărui grup, până la urmă ce se întâmplă în fiecare țară trebuie să fie o preocupare a acelei țări și, într adevăr, trebuie ca la nivelul Comisiei și Consiliului să fim atenți pentru a nu exista derapaje de la democrație și, acolo unde acestea există, să se intervină.